Frau Präsidentin! Ja, der Verkehrssektor betrifft ja ein sehr breites Feld in Europa, und die Branche trägt ja auch einen sehr wesentlichen Beitrag zu den Volkswirtschaften in den einzelnen Mitgliedstaaten bei.

Und gerade deswegen ist es auch so wichtig, dass man diesen Sektor nicht grünen Disneyland Fantasien überlässt.

Notwendig ist es auch, die Wettbewerbsfähigkeit global auszubauen.

Was wir jedenfalls für entbehrlich halten ist die Schaffung einer neuen Agentur, die nur wieder neue Kosten bringt, und auch die Überdehnung der Kompetenz der Union, etwa im Bereich im Bereich der Maut Regelungen in ganz Europa.